hæstvirtur forseti við ræðum hér frumvarp til laga um heimild til að staðfesta breytingar á eignarhlut ríkisins í íslandsbanka h f arion banka h f og nbi h f þannig háttar til að menn hafa unnið að samkomulagi um uppgjör á milli gömlu og nýju bankanna það er íslandsbanka

gengið út frá því að þær heimildir sem voru í fjárlögum frá árinu tvö þúsund og átta og heimildir sem voru gefnar fyrir þetta ár mundu duga til að ganga frá málinu en síðan komu upp einhverjar efasemdir um það og vangaveltur sem varð til þess að ég sem formaður fjárlaganefndar ákvað að skrifa bréf fimmtánda desember til ríkisendurskoðunar til að leita úrskurðar og sendi þá svohljóðandi bréf þann tíunda október tvö þúsund og átta var undirrituð tilkynning til fyrirtækjaskrár um stofnun nýja glitnis banka h f og tilgreind er kennitala innborgað hlutafé sjö hundruð sjötíu og fimm milljónir króna þann sjöunda október tvö þúsund og átta var undirrituð tilkynning til fyrirtækjaskrár um stofnun nýja landsbankans innborgað hlutafé sjö hundruð sjötíu og fimm milljónir króna þann átjánda október tvö þúsund og átta var undirrituð tilkynning til fyrirtækjaskrár um stofnun nýja kaupþings banka innborgað hlutafé sjö hundruð sjötíu og fimm milljónir króna í öllum tilfellum var stofnandi fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og staðfesti ríkisendurskoðun samþykki fyrir endurskoðun á innborgun stofnfjár þetta er sem sagt sá gjörningur sem var á síðasta ári í október tvö þúsund og

í fjórða grein fjáraukalaga tvö þúsund og átta er heimild fyrir stofnun bankanna og er orðrétt svohljóðandi með leyfi forseta í lið sjö fjórtán að stofna þrjú ný fjármálafyrirtæki á grundvelli fyrstu málsgrein fyrstu grein laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og fleiri og leggja hverju þeirra til sjö hundruð sjötíu og fimm milljónir króna í stofnfé í sjöttu grein fjárlaga tvö þúsund og níu er eftirfarandi heimild í lið sjö átján að leggja þremur nýjum fjármálafyrirtækjum sem stofnuð hafa verið á grundvelli fyrstu málsgrein fyrstu grein laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og fleiri samtals allt að þrjú hundruð áttatíu og fimm milljarða króna í eigið fé í bréfinu spyr ég sem sagt hvort þessar samþykktir annars vegar í fjórða grein fjáraukalaga tvö þúsund og átta og síðan heimildarákvæði í sjöttu grein í fjárlögum tvö þúsund og níu séu fullnægjandi til þess að stofna bankana svar frá

þar stendur fyrir liggur samkomulag ríkisins við skilanefndir glitnis h f kaupþings banka h f um yfirtöku þeirra síðarnefndu og meiri hluta hlutabréfa ríkissjóðs í íslandsbanka h

í fjáraukalögum tvö þúsund og átta og í fjárlögum tvö þúsund og níu var síðan mælt nánar fyrir um heimildir til fjárútláta vegna stofnunar bankanna yfirtakan núna er þáttur í samkomulagi um uppgjör vegna þeirra eigna og skulda gömlu bankanna sem lagðir voru til nýju bankanna ríkissjóður heldur eftir fimm prósent eignarhlut í íslandsbanka og þrettán prósent í arion banka þá kemur niðurstaðan frá ríkisendurskoðun að mati ríkisendurskoðunar felst í ofangreindu samkomulagi ráðstöfun á eignum ríkisins sem gera þarf grein fyrir í sjöttu grein fjáraukalaga tvö þúsund og níu samanber til hliðsjónar ákvæði tuttugasta og níundu grein fjárreiðulaga skiptir þá ekki máli þótt fyrirkomulag og ráðstöfun þessara eignarhluta sé óvenjulegt og ekki fylgt venjubundnu söluferli samkvæmt verklagsreglum um útboð á sölu fyrirtækja þá skiptir heldur ekki máli í þessu sambandi hvort ósamið var um endurgjald af hálfu ríkisins fyrir mismuni yfirtekinna eigna og skulda frá

það er sem sagt mat ríkisendurskoðunar að það þurfi frekari heimildir og í samráði við ríkisendurskoðun og fjármálaráðuneytið flytur meiri hluti fjárlaganefndar það frumvarp sem hér er lagt fram

uppgjör vegna yfirtekinna eigna og skulda í kjölfar ákvarðana fjármálaeftirlitsins frá í október tvö þúsund og átta á grundvelli laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta síðan eru skýringar í hverju ágreiningurinn var fólginn á milli

nauðsynlegt að afla sérstakrar heimildar til þess að gengið sé örugglega frá málinu með lögformlegum hætti af hálfu alþingis þannig er málið lagt fyrir þingið